Denn tatsächlich war es so, dass es in der Abstimmung verschiedenste Anträge gab und dass bei diesen Anträgen durchaus auch nationale Interessen eine Rolle gespielt haben mögen. Es gab an einem bestimmten Punkt eine sehr knappe Abstimmung elf zu zehn. Aber am Ende gab es eine einstimmige Zustimmung zu dem Gesamtergebnis. Ich will Ihnen ganz deutlich sagen, das ist es, was ich mir unter Demokratie vorstelle und was ich mir gelegentlich auch von Ihnen wünsche, übrigens auch während der Abstimmungen des heutigen Tages.

Aber wir haben eine gemeinsame Aufgabe gerade wenn es um Wahlrecht und Parlamentsrecht geht, faire Regeln für alle zu finden. Und dann sollten sich alle daran halten, auch Sie übrigens, und wenn hier im Hause gesprochen wird nicht immer mit Zwischenrufen und Brüllerei stören, sondern akzeptieren, dass dies ein Parlament ist. Hier geht es nach demokratischen Regeln zu. So verfahren wir im Ausschuss, so verfahren wir im Plenum.